Señor Presidente, realmente podemos decir que estamos ante una situación en la Unión Europea que se parece a otras que en la historia de la Unión, trabajosa, han existido y se han resuelto favorablemente. Es una situación de encrucijada como la que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial y que dio lugar al nacimiento de lo que entonces no se llamaba todavía Unión Europea. Es lo que sucedió cuando se destruyó el muro de Berlín, cuando se produjo la reunificación de Europa, cuando hubo una crisis —por cierto, del sistema monetario europeo— y la respuesta fue ir hacia delante, aprobar un nuevo Tratado. Esto es lo que hemos hecho al comienzo de este siglo con el Tratado de Lisboa y esa es la única salida posible a una situación difícil como la actual. La otra alternativa, desde luego, es claramente el populismo o el proteccionismo, y eso no es una opción. La opción, claramente, es ir hacia una Europa que resuelva las carencias que tiene y que se han puesto de manifiesto cuando se ha producido esta gravísima crisis que nadie de los que estamos aquí en esta Sala hemos conocido nunca. Por eso, la forma de responder a la situación de unos mercados desregulados o de responder a un problema que pueda haber en el sistema productivo de falta de competitividad —hoy con efectos graves, con un impacto social en términos de desempleo— o al problema que hay de déficits —hay veinte países de los Veintisiete que tienen abierto un procedimiento de déficit excesivo—, o la forma de responder a una carencia evidente de la Unión Europea en cuanto al gobierno económico, no es con menos Europa sino con más Europa. Esa es la forma de responder en este momento a esta situación. Y hay que decir que se ha reaccionado, que la Unión Europea ha reaccionado, y yo me remito a las intervenciones anteriores, tanto del Comisario Rehn como la mía, en las que se ha expresado esa forma en la que la Unión Europea ha reaccionado. Pero en este momento los tiempos se han acelerado aún más y creo que tenemos que imprimirle más rapidez a esa respuesta que tiene que contribuir a resolver esos problemas de fondo que aún existen en la Unión Europea y que se han puesto a prueba como consecuencia de esta crisis. Por eso quiero proponer una colaboración a las instituciones de la Unión Europea y, desde luego, al Parlamento Europeo, sobre lo que me parece que son cinco aspectos en los que tenemos que ir más deprisa, tenemos que acelerar o redondear o culminar la tarea proyectada e iniciada correctamente.

en las cuentas públicas o desequilibrios en las cuentas públicas. Me parece que esto es un elemento fundamental, que es un acierto del Consejo Europeo haberlo planteado y del Consejo haberlo aprobado el día 9 de mayo

2020. Una Estrategia 2020 que cuantifique los objetivos, y entre ellos el de la pobreza y el de la inclusión social, aún no cuantificados. Una estrategia que establezca su propia gobernanza, mucho más exigente que la prácticamente inexistente de la Estrategia de Lisboa —y a eso se refería el señor Verhofstadt anteriormente—, y una estrategia que utilice incentivos en positivo para el cumplimiento de los objetivos, como puede ser la utilización de los fondos europeos o de los Fondos Estructurales. Cuarto elemento importante, el paquete sobre la coordinación de políticas económicas que presentó el Comisario Olli Rehn el día 12 de mayo y que fue examinado ayer en el Ecofin. Es absolutamente esencial que cumplamos lo que nos dice el Tratado de Lisboa cuando señala en el artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la UE que los Estados miembros están obligados —no es que sea mejor o deseable, es que están obligados— a coordinar sus políticas económicas y sus políticas de empleo, y pueden coordinar también sus políticas sociales. En esa línea, el desarrollo del artículo 136 del TFUE, establecido por esa propuesta de la Comisión, nos parece muy importante y hay que acelerar la puesta en práctica también de ello.

No podemos esperar mucho más tiempo a ese respecto. Yo creo que la unidad en la Unión Europea nunca ha sido tan necesaria como ahora, y no me refiero solo a la unidad entre los Estados miembros de la Unión, sino también entre las instituciones.

Y las instituciones deben colaborar en este momento para que ese impulso hacia el gobierno de la Unión y hacia la resolución de fondo de esos problemas que han aflorado en este momento se consolide, sea una manifestación de nuestra apuesta por arrancar una nueva etapa política en la Unión Europea que sea beneficiosa para los ciudadanos, que esperan precisamente de nosotros que hagamos eso.